Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Glejte, sam mislim, da ta zakon prinaša tako dobre kot, bi rekel, tudi nekaj slabih rešitev. Pa, bom tokrat se dotaknil koalicijskega amandmaja, in sicer kjer delo strokovnega vodja šole vožnje omejuje na delo samo v eni šoli. Zdaj bom pa vprašal, v čem je razlika, če strokovni vodja šole dela po polovičnem času v dveh šolah. V čem je razlika? Verjamem pa, da so se dogajale nepravilnosti glede veriženja pol pol ali pa recimo primer, če je imel strokovni vodja, ne vem, pogodb za petsto ur, ki vemo, da jih ne more opraviti, ne. To je vprašanje nadzora. Ker ta vaša omejitev je, bi rekel, krepko posega v notranjo organiziranost in racionalizacijo šol. A se se vprašali, kaj se bo s tem podražilo? S takimi omejitvami se bodo šole vožnje oziroma, izpitov podražile stoprocentno, ker so tu omejitve. To je isto, ko da bi omejili profesorja na fakulteti, da sme učiti smo na eni fakulteti. Da ne sme učiti na dveh fakultetah. To je isti primer. Popolnoma isti primer. Zakaj ne sme učiti na drugi fakulteti, če ga rabijo, ne vem, samo štiri ure na teden? Vi tu omejujete, da mora delati smo v eni šoli. Zakaj? Zato da bo zdaj imela manjša šola vožnje, ki rabi, bi rekel, tako delo, ne vem, za šestdeset ur ali pa trideset ali dvajset ali osemdeset, se ne spoznam točno v v to specializirano, delo. Skratka, ne rabi za polni delovni čas, bo moralo zaposliti celega človeka. To je neracionalen pristop. In tu je moje bistveno vprašanje, koliko se bodo izpiti podražili na osnovi teh posegov v notranjo organiziranost. To je praktičen primer. Zakaj potem ne omejimo delo profesorjev, da sme učiti samo na eni fakulteti? Zakaj profesor lahko, uči na več fakultetah, ta pa ne, ta pa mora pa samo na eni. Tu je pa unikum ne, to je unikum. A je tak primer, recimo jaz bi rad videl, ne, ker bi rekel, tudi ti podatki pri tem zakonu so zelo pomanjkljivi. A je tak primer recimo v sosednjih državah ali od kot je povzeta ta praksa? Ali zdaj, ker smo opazili enega lumpa, ne, ki je, bi rekel, malo, okrog prinašal, ne, bomo pa zdaj zakonsko pa tako omejitev naredili, ne. To je tisto u razmerju, ne. Zdaj, na osnovi, bi rekel, enega slabega primera ali dveh, ki verjamem, da so se zgodili, pa da so bile, da je imel teh podjemnih pogodb, da ne rečem nešteto, ne, smo pa zdaj zakonsko omejitev tako naredili, da bomo podražili krepko, upravljanje izpita. To ni naloga zakona. Zdaj, ali je tu nadzor slab? Da pa to urejamo z zakonom, to je pa, bi rekel, naša nesposobnost. Govorim v imenu države, ne. Zakonu se takšne stvari ne urejajo. Ne urejajo. Pol bodimo vsi enaki, pa vsem profesorjem dajmo, dajmo, povedati, da lahko učijo samo na eni šoli, ali pa vsem zdravnikom, da lahko opravljajo samo eno delo. So tudi primeri zdravnikov, ki opravljajo štiri šihte na mesec hkrati opravljajo, ne. Pa si lahko izračunamo, koliko je štirikrat osem, ne, pa kako koliko, ur ima dan, ne. A zdaj bomo šli zato, ker ker se, kar so taki lumpi ne v v, zdravstvu, ne, bomo šli zdaj z zdravstvo, sprašujem koalicijo, če boste za zdravstvo tudi predpisali, da lahko zdravnik upravlja samo, en delovni, en delovni, v eni ustanovi. Pa so tam tudi taki lumpi, ki delajo štiri šihte hkrati, ne. Ne. Je tak primer, je. In zdaj tu moje vprašanje, če bomo tam tudi omejili, dela smo eni ustanovi. To so praktični primeri, to so praktični primeri, ki so, ne. Mi se moramo zdaj, jaz bi rekel, ta zakonodajna besedila, ki so, moramo postaviti v prakso, kako se bodo v praksi sprovajala in kako bodo v praksi funkcionirala. In bistvo je, ali bo to državljanom koristilo ali mu škodilo. To je bistveno vprašanje. Ne. Hočem biti praktičen, hočem to prikazati v dejanskem stanju pogled. Hvala.